Monsieur le Président, mon cher collègue, vous parlez de souveraineté populaire, mais vous avez parlé aussi du sur lequel vous êtes rapporteur. Et vous voulez transposer non, non, je vous parle d'un texte européen vous voulez transposer dans la réglementation secondaire européenne un traité, le traité d'austérité avec son symbole, la règle de plomb. Parce que c'est une règle de plomb qui, comme l'a dit mon collègue Canfin, va plonger l'Europe dans la récession. Vous voulez transposer cette règle de plomb dans la réglementation secondaire avant même que les peuples n'aient pu se prononcer et ratifier le traité.

Gauzès vous qui parlez de souveraineté populaire, allez vous retirer votre amendement 9 de ce qui est un véritable mépris pour la démocratie?